Señora Presidenta, nos encontramos con un marco que, con la promesa de dar estabilidad a ciertos programas, nos ha terminado encorsetando y demostrando que no es capaz de enfrentarse a los retos que tenemos en la Unión Europea y mucho menos a las crisis en las que estamos inmersos. Se pide más flexibilidad, correcto, pero ¿para qué?

Nos preocupamos más por las fronteras y por la seguridad que por el futuro de las personas. No podemos seguir creando instrumentos financieros que se escapen al control democrático, la transparencia y las decisiones de esta Cámara, para llegar donde no llegan los presupuestos de la Unión. Necesitamos recuperar la bandera de la solidaridad. Necesitamos un marco financiero que no nos limite.